Für uns Sozialdemokraten stehen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Zentrum der Politik unverrückbar! Diese Prinzipien sind universell und gelten für alle Mitgliedstaaten egal ob im Osten oder im Westen und unbeschadet dessen, wer regiert! Wir begrüßen diese Debatte ausdrücklich und freuen uns, dass die Premierministerin anwesend ist. Wir sind besorgt über die Berichte, die uns aus Rumänien erreichen, und wir wollen eine detaillierte Aufarbeitung der Situation ohne Wenn und Aber. Nicht weil wir gegen Rumänien sind, sondern weil wir an einer positiven Entwicklung des Landes größtes Interesse haben. Das Land hat ein großes Zukunftspotenzial, das es nur dann ausschöpfen kann, wenn es den Weg der Liberaldemokratie nicht verlässt. Der Ausgangspunkt Rumäniens war schwierig.

Wir hören genau hin, was der Vizepräsident der Kommission uns diesbezüglich zu sagen hat, und wir erwarten mit großem Interesse auch die Ergebnisse der Venedig Kommission. Es ist auch notwendig, mehr über die Rolle des Geheimdienstes in Erfahrung zu bringen, weil die Korruptionsbekämpfung eine Angelegenheit der unabhängigen Justizorgane sein muss. Wir erwarten auch, dass der Präsident des Landes bei der nächsten Plenartagung darauf eingeht. Wir werden uns unseren Prinzipien folgend konstruktiv an der Ausarbeitung der geplanten Entschließung beteiligen, für die der LIBE Ausschuss die entscheidenden Grundlagen liefern wird.